með frumvarpinu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð tekjuáætlun og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða á árinu tvö þúsund og fimmtán í samræmi við endurmat á helstu forsendum fjárlaga og framvindu ríkisfjármálanna tillögurnar í frumvarpinu taka einnig eftir atvikum mið af nýrri lagasetningu ófyrirséðum útgjöldum og ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um útgjöld vegna brýnna verkefna sem fram hafa komið á árinu í fjárlögum ársins tvö þúsund og fimmtán var annað árið í röð stefnt að því að skila afgangi á heildarjöfnuði ríkissjóðs sem svaraði til þrjátíu og fimm milljarða króna að óbreyttu er útlit fyrir að afkoma ríkissjóðs verði talsvert betri en gengið var út frá í gildandi fjárlögum frumvarpið gerir þannig ráð fyrir að heildartekjur aukist um tuttugu og sex komma fjóra milljarða króna frá áætlun fjárlaga og að heildarfjárheimildir vegna útgjalda hækki um níu komma fjóra milljarða króna þannig er áætlað að afgangur á heildarjöfnuði verði tuttugu komma sex milljarðar króna á árinu tvö þúsund og fimmtán það er sautján komma einum milljarði króna betri á rekstrargrunni en samkvæmt fjárlögum stærstur hluti bættrar afkomu frá fjárlögum skýrist af um það bil fimmtán milljarða króna hærri arðgreiðslum frá fjármálastofnunum en reiknað hafði verið með í forsendum fjárlaga einkum frá landsbanka íslands að frátöldum þeim arðgreiðslum er gert ráð fyrir að heildarafkoma yfirstandandi árs verði áþekk og áætlað var í fjárlögum að baki þeirri áætlun standa hins vegar talsverðar veltubreytingar og einnig innbyrðis breytingar á milli ýmissa stærða bæði á tekju og útgjaldahliðinni

en það svarar til þremur komma sjö prósentum af vergri landsframleiðslu það felur í sér að frumjöfnuður batni um tólf milljarða frá gildandi fjárlögum og verði þar með umtalsvert betri á rekstrargrunni á þessu ári en gert var ráð fyrir samkvæmt frumvarpinu aukast tekjur ríkissjóðs eins og fyrr segir um tuttugu og sex komma fjóra milljarða króna frá gildandi fjárlögum það er sem nemur fjórum prósentum frá áætlun fjárlaga gert er ráð fyrir því að vaxtatekjur lækki um hátt í sjö hundruð milljónir króna þannig að frumtekjur aukast um rúmlega tuttugu og sjö milljarða króna ber þar helst að nefna að skatttekjur aukast um fjórtán komma tvo milljarða króna vegna hagstæðari framvindu efnahagsmála á yfirstandandi ári en spár gáfu til kynna í forsendum fjárlaga þróun helstu skattstofna á fyrri helmingi ársins er þó í megindráttum í samræmi við áætlun fjárlaga á síðari hluta ársins er búist við því að einkaneyslan vaxi hraðar eftir því sem niðurstöður í kjaramálum leiða til aukningar ráðstöfunartekna heimila á sama tíma og atvinnustig verður áfram hátt meðal annars vegna vaxtar í ferðaþjónustugreinum þá eru arðgreiðslur í ríkissjóð fimmtán milljarðar króna umfram áætlun fjárlaga eins og áður er um getið en um er að ræða hærri arðgreiðslur einkum landsbankanum og á móti þessu vegur þriggja milljarða lægri arðgreiðsla frá seðlabanka íslands og öðrum aðilum ég vek athygli á því að nú í byrjun nóvember er unnið að endurmati á tekjuhorfum fyrir yfirstandandi ár meðal annars með hliðsjón af endurskoðaðri þjóðhagsspá og innheimtunni nú þegar lengra er liðið á árið ef að líkum lætur má vænta einhverra breytinga á áætluninni í tillögum sem koma fram fyrir aðra umræðu frumvarpsins frú forseti horfur eru á að heildarútgjöld verði níu komma fjögur milljörðum hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum en að frumútgjöld hækki um fimmtán milljarða breyting á útgjöldum skiptist þannig að útgjaldaskuldbindingar aukast um tólf komma sjö milljarða umfram það sem gert var ráð fyrir í fjárlögum á móti vegur lækkun annarra útgjaldaskuldbindinga sem nemur samtals einum komma einum milljarði fjármagnstekjuskattur sem ríkissjóður greiðir og útgjöld sem fjármögnuð eru með mörkuðum ríkistekjum og hafa ekki áhrif á afkomu hækka um þrjá komma fjóra milljarða loks lækka vaxtagjöld um fimm komma sjö milljarða aukning útgjaldaskuldbindinga um tólf komma sjö milljarða skýrist í fyrsta lagi af tveimur komma eins milljarðs króna umframútgjöldum sjúkratrygginga samkvæmt endurmati á útgjöldum fyrri hluta ársins meginskýringin á halla sjúkratrygginga á yfirstandandi ári líkt og á árinu tvö þúsund og fjórtán er að ekki hefur verið gripið til ráðstafana til að breyta kostnaðarhlutdeild sjúklinga í takt við hækkun á einingaverði til sérfræðilækna í nýjum þjónustusamningi sem tók gildi í ársbyrjun tvö þúsund og fjórtán líkt og forsendur fjárlaga tvö þúsund og fimmtán gerðu ráð fyrir útlit er fyrir að halli á liðnum verði á tvo milljarða króna af þessum sökum ef ekki verður gripið til ráðstafana á síðara hluta ársins kunna umframútgjöldin að verða nokkru meiri en hér hefur verið gert ráð fyrir hér er um að ræða mál sem þó nokkuð hefur verið rætt um hér í þingsal á þeirri forsendu að ríkið hafi nú þegar

ég hef margítrekað bent á það hér í ræðustól að það hefur ekki orðið þótt það hafi verið boðað og af þeim sökum hefur ríkið eftir gerð samninga við sérfræðilækna létt mjög verulega sem nemur þessum fjárhæðum sem við erum hér að ræða um kostnaðarhlutdeild af sjúklingum þessu er mikilvægt að halda til haga í umræðunni um kostnaðarhlutdeild sjúklinga í öðru lagi er gert ráð fyrir viðbótarframlögum til framkvæmda á ferðamannastöðum og til styrkingar og viðhalds á vegakerfinu vegna stóraukins ferðamannastraums til landsins annars vegar er gert ráð fyrir eins komma átta milljarða króna einskiptisframlagi til vegagerðarinnar sem skiptist í einn komma þrjá milljarða stofnkostnaðarframlag til tiltekinna vegaframkvæmda og hins vegar fimm hundruð milljóna króna framlag til styrkingar endurbóta og viðhalds á bundnu slitlagi á umferðarmiklum vegum þær vegaframkvæmdir sem framlagið rennur til eru dettifossvegur kjósarskarðsvegur kaldidalur og uxahryggir hins vegar er gert ráð fyrir átta hundruð og fimmtíu milljón króna einskiptisframlagi til uppbyggingar og verndaraðgerða á ferðamannastöðum sem eru í eigu eða umsjón ríkisins með auknum ferðamannafjölda hefur þörfin fyrir uppbyggingu og viðhald innviða á ferðamannastöðum orðið aðkallandi enda margir staðir sem liggja undir skemmdum í ljósi þess að vinnu við fyrirkomulag á fjármögnun framkvæmda á ferðamannastöðum hefur seinkað er brugðist við á yfirstandandi ári með almennum framlögum úr ríkissjóði gera má ráð fyrir að tekjuöflun á móti verði áfram til skoðunar og gæti komið til framkvæmda síðar í þriðja lagi er gert ráð fyrir eins komma tveggja milljarða króna auknu framlagi vegna hækkana á eftirlaunum bótaþega í b deild l s r sem þegar hafa hafið töku lífeyris um er að ræða aukin útgjöld með hliðsjón af greiðslum fyrstu níu mánuði ársins ásamt framreikningi það sem eftir lifir árs framreikningurinn inniheldur aðeins upplýsingar um fjárhæðir sem þegar hafa komið til greiðslu en ekki aðrar hækkanir sem gætu orðið síðar á árinu eins og vegna væntanlegra kjarasamninga í fjórða lagi er lagt til eins komma eins milljarðs viðbótarframlag til að standa straum af uppsöfnuðum halla þjónustuliðar vegagerðarinnar í ársbyrjun tvö þúsund og fimmtán sem fyrst og fremst skýrist af auknum kostnaði við vetrarþjónustu það er umhugsunarefni hversu mjög

hafa farið fram úr áætlun fjárlaga ár eftir ár og þegar saman er tekið hleypur mismunur á því sem áætlað hefur verið hér í fjárlagagerðinni og því sem hefur orðið niðurstaðan á mörgum milljörðum eingöngu vegna snjómoksturs og vetrarþjónustu ég tel mikilvægt að fjárlaganefnd gefi þessum lið sérstakan gaum þegar hann kemur til umfjöllunar í framtíðinni að við séum ekki í ljósi reynslunnar að vanáætla fyrir þessum þjónustulið og að sama skapi hlýtur að þurfa að huga að því eftir að þessi mál hafa verið tekin til sérstakrar skoðunar hvort við framkvæmd fjárlaga sé fylgt þeim meginlínum sem lagt er upp með þar vísa ég til þess að í vetrarþjónustu eins og annars staðar í stofnanakerfinu er ekki hægt að útiloka að menn þurfi að aðlaga þjónustustigið að þeim veruleika sem mönnum er búinn við fjárlagagerðina það er hinn kaldi veruleiki svo margra stofnana í ríkiskerfinu og hlýtur að eiga við í vegagerðinni þetta segi ég jafnvel þótt ég geri mér grein fyrir því hversu miklu vetrarþjónustan skiptir íbúa landsins atvinnustarfsemina víða um hinar dreifðu byggðir ferðaþjónustufyrirtæki og aðra slíka en það sama gildir bara svo víða annars staðar í velferðarþjónustu heilbrigðismálum og annars staðar í fimmta lagi er gert ráð fyrir átta hundruð og fimmtíu milljón króna hærri framlögum vegna aðgerða stjórnvalda til lækkunar á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána á yfirstandandi ári meginskýringin á aukinni fjárþörf liggur í því að í endurmetinni áætlun er nú gert ráð fyrir að stærri hluti niðurfærslunnar fari í gegnum gjaldahlið ríkissjóðs í stað tekjuhliðar í formi sérstaks persónuafsláttar eins og forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir í sjötta lagi er gert ráð fyrir átta hundruð tuttugu og fimm milljónir króna aukaframlagi til samræmis við samþykkt ríkisstjórnarinnar um aukin framlög vegna móttöku flóttamanna samþykktin gerði ráð fyrir eins milljarðs framlagi á yfirstandandi ári en við nánari skoðun kom í ljós að gert er ráð fyrir að hluti þeirrar fjárhæðar

af öðrum stórum útgjaldatilefnum má nefna sjö hundruð og sextán milljón króna aukið framlag til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til samræmis við endurskoðaða áætlun um skatttekjur ríkissjóðs árið tvö þúsund og fimmtán sjö hundruð og fimm milljóna umframútgjöldum í málskostnaði opinberra mála sem skýrist að hluta til af hækkun á málsvarnarlaunum og þóknunum til verjenda og loks þrjú hundruð og níu milljón króna auknum útgjöldum þar sem fallið hefur verið frá fyrirhugaðri lækkun á framlagi vegna jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða aðrar auknar útgjaldaskuldbindingar nema samtals tvö komma tvö milljörðum króna á móti vegur helst til lækkunar endurmat á útgjöldum nokkurra kerfislægra útgjaldaliða á yfirstandandi ári sem nemur níu hundruð og fjörutíu milljónum þannig er gert ráð fyrir að útgjöld barnabóta verði um sex hundruð milljónum lægri en áætlað var í fjárlögum útgjöld vegna vaxtabóta verði tvö hundruð milljónum lægri og útgjöld ábyrgðasjóðs launa lægri sem nemur hundrað og fjörutíu milljónum útgjöld sem fjármögnuð eru með ríkistekjum hækka um tæplega þrjátíu og fimm milljarða í frumvarpinu aukningin skýrist nær alfarið af fjármagnstekjuskatti sem ríkissjóður greiðir sjálfum sér og er að nær öllu leyti vegna hærri arðgreiðslna sem áður var vikið að frá viðskiptabönkunum sér í lagi frá landsbankanum endurmetin áætlun á vaxtagjöldum ríkissjóðs gerir ráð fyrir fimm komma sjö milljarða lækkun frá núgildandi fjárlögum lækkunin er að mestu leyti vegna lægri vaxtagjalda af innlendum lánum sem má rekja til lægra vaxtastigs á árinu en reiknað var með við gerð fjárlaga samkvæmt vinnuspá hagstofunnar í júní er reiknað með lægri stýrivöxtum árið tvö þúsund og fimmtán sem nemur hálfu prósentustigi frá forsendum fjárlaga breytingin hefur áhrif á vaxtagjöld vegna ríkisbréfa ríkisvíxla skuldabréfs seðlabanka íslands varð haft takmörkuð áhrif á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa vegna mikillar eftirspurnar eftir bréfunum meðal annars frá erlendum fjárfestum þá er rétt að geta þess að þegar hefur verið ráðstafað samtals fimm komma sjö milljörðum af liðnum ófyrirséð útgjöld á yfirstandandi ári munar þar

vonir standa til að í nóvember verði hægt að fara í heildarendurmat á launakostnaði ríkisaðila sem fjármagnaðir eru úr ríkissjóði með hliðsjón af gerðardómi og þeim kjarasamningum sem gerðir hafa verið á seinni hluta þessa árs gert er ráð fyrir að viðeigandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu ef til þess þarf að koma áður en það fer til lokaafgreiðslu á alþingi þá er í frumvarpinu lagt til að flytja fjögur hundruð og fimm milljónir króna af liðnum til stofnana vegna eldgosa norðan vatnajökuls haustið tvö þúsund og fjórtán þótt gosinu hafi lokið í febrúar á þessu ári var það mat stjórnvalda að þörf væri á áframhaldandi aðgerðum vegna umbrotanna og vöktun og eftirliti umfram það sem telst hluti af daglegum rekstri og verkefnum stofnana ríkisstjórnin samþykkti því í apríl síðastliðnum að veita nokkrum stofnunum aukin fjárframlög að upphæð fjögur hundruð og fimm milljónir króna á árinu tvö þúsund og fimmtán vegna áfallins kostnaðar í janúar og febrúar og áætluðum kostnaði mars til september þá vil ég einnig vekja athygli á því að á yfirstandandi ári hafa verkföll orðið til þess að skerða þjónustu ýmissa heilbrigðisstofnana sem hefur leitt til þess að biðlistar eftir ýmsum læknisaðgerðum hafi lengst í heilbrigðiskerfinu í kjölfar umfjöllunar um málið í ríkisstjórn eru velferðarráðuneytið og fjármála og efnahagsráðuneytið að skoða hvernig unnt yrði að koma við fjölgun aðgerða með fjármögnun og þá er horft til þess að hún væri tengd árangri í styttingu biðlista

í öllu falli væri gert ráð fyrir að taka það upp við afgreiðslu á fjárlagafrumvarpinu fyrir komandi ár sem sagt í ríkisstjórn lagði heilbrigðisráðherra fram þá tillögu að ráðist yrði í sérstakt átak til að stytta biðlista og það var samþykkt að styðja þá þær áherslur í þessu frumvarpi er ekki komin

sem gæti orðið að gagni í þessu efni á árinu tvö þúsund og fimmtán en vegna þeirrar vinnu sem nú stendur yfir milli ráðuneytanna fjármála og efnahagsráðuneytisins og

vil ég hafa getið þess hér að það kann að koma undir meðferð þingsins á málinu tillaga til þess að hefja þetta átak þegar á yfirstandandi ári virðulegi forseti ég mun nú gera grein fyrir breytingum á lánsfjármálum ríkissjóðs ríkisfyrirtækja og sjóða sem fram koma í þriðju grein frumvarpsins í fyrsta tölulið er lagt til að almenn lántökuheimild fjármála og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs verði fimmtíu og fimm milljarðar við afgreiðslu fjárlaga var áætlað að lántökur a hluta ríkissjóðs á þessu ári yrðu sextíu milljarðar allar innan lands breyting frá fjárlögum nemur fimm milljörðum til lækkunar og er í samræmi við endurmetna lánsfjáráætlun ríkissjóðs fyrir yfirstandandi ár í öðrum tölulið eru lagðar til breytingar á endurlánaheimildum ríkissjóðs til samræmis við horfur fyrir árið í ár lögð er til fimm hundruð milljóna króna lækkun á endurlánaheimild til vaðlaheiðarganga h f sem við það verður tveir komma einn milljarður í samræmi við endurmetna áætlun í þriðja tölulið eru lagðar til breytingar á heimildum til að veita ríkisábyrgð á lántökum fyrirtækja og sjóða sem heimild hafa til lántöku í sérlögum um er að ræða eina breytingu sem felst í átján milljarða króna lækkun á lántökuheimild landsvirkjunar fyrirtækið fékk fimmtíu og sjö milljarða króna heimild til lántöku með ríkisábyrgð í fjárlögum nú er hins vegar útlit fyrir að endurfjármögnun verði mun minni en áður var áætlað og að lántökur fyrirtækisins í ár verði alls þrjátíu og níu milljarðar króna í fjórða tölulið er lagt til að sérstök lántökuheimild til endurfjármögnunar á lánum sem tekin voru til styrkingar á gjaldeyrisvaraforða verði sjötíu milljarðar króna í fjárlögum er heimild fyrir allt að tvö hundruð milljarða króna lántöku í þessu skyni og er breytingin því hundrað og þrjátíu milljarðar til lækkunar fjárlagaheimildin hefur enn ekki verið nýtt en í endurmetinni lánsfjáráætlun er miðað við að endurfjármagna allt að sjötíu milljarða af þessum skuldum ríkissjóðs ef aðstæður á fjármálamarkaði verða taldar hagstæðar til þess sótt er um þrjár heimildir í frumvarpinu og er gerð grein fyrir þeim í fjórðu grein þess í fyrsta lagi er sótt um heimild til að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir embætti ríkissaksóknara og héraðssaksóknara í öðru lagi er sótt um heimild til að gerast stofnaðili að innviðafjárfestingabanka asíu og samþykkja að hlutur íslenska ríkisins verði sautján komma sex milljónir bandaríkjadala eða núll komma núll eitt sjö níu prósent af stofnfé bankans í þriðja lagi er lagt til að heimila rúv o h f að ganga til samninga við reykjavíkurborg um skipulag og sölu á lóðarréttindum við efstaleiti eitt í reykjavík enda verði andvirði hlutar

rétt er að vekja athygli á því að í frumvarpinu eru ekki tekin inn hugsanleg fjárhagsáhrif á ríkissjóð í tengslum við losun fjármagnshafta slitabú föllnu bankanna hafa samþykkt að greiða stöðugleikaframlög á yfirstandandi ári til að geta gengið til nauðasamninga hér á alþingi í dag var samþykkt frumvarp sem á að greiða fyrir framgangi þeirra fyrirætlana slitabúanna að ljúka nauðasamningagerð en með því er málið í raun og frá og með þeim tíma sem seðlabankinn staðfestir að fallist sé á undanþágubeiðnir er málið í raun og veru úr höndum

og komið í hendur slitabúanna og dómstóla gangi þessi áform slitabúanna eftir þurfa þau ekki að greiða þrjátíu og níu prósent stöðugleikaskatt á næsta ári við frágang frumvarpsins lá á hinn bóginn ekki fyrir nægilega heildstætt mat á tillögum slitabúanna og þeim fjármunum og eignum sem kunna að færast til ríkisins frá slitabúunum og að hvaða marki það gerist á þessu ári eða eftir atvikum á næsta ári verði fallist á stöðugleikaframlög slitabúanna er ekki hægt að útiloka að gera þurfi viðeigandi breytingar á fjáraukalagafrumvarpinu áður en það verði tekið til endanlegrar afgreiðslu á alþingi

með þeim töfum sem hafa orðið

þess frumvarps sem ég vísaði hér til og var afgreitt héðan eftir þriðju umræðu og atkvæðagreiðslu fyrr í kvöld og þar af leiðandi einnig töflum á því að boðað yrði til kröfuhafafunda í einstökum slitabúum hafa aukist mjög líkur á því að það verði ekki fyrr en á næsta ári sem

þannig má áætla að áhrifin muni frekar snúa að umræðu hér í þinginu um fjárlagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og sextán en síður um það frumvarp sem hér er verið að ræða virðulegi forseti ég hef nú farið yfir helstu þætti þessa frumvarps til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimmtán ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar þingsins